það er auðvitað erfitt að stilla hlutum upp þannig að menn sitji í öllu við sama borð þó að það hljóti að vera markmið vöruflutningar frá höfuðborginni þar sem megnið af vörum til landsins kemur fyrst á land vöruflutningarnir um þjóðvegakerfið eru dýrir sem þýðir það að vörur nytjavörur og nánast hvaða vörur sem eru kosta talsvert meira í reykjavík vegna þess að það kostar meira að fara rúntinn en að fara hann ekki þessi tillaga til þingsályktunar miðar að því að óska eftir því og að fela innanríkisráðherra að skapa vinnuhóp til þess að gera ítarlega úttekt á vöruflutningum hérlendis þar á meðal á hagkvæmni þess að auka vöruflutninga á sjó það er brýnt að gera nú þegar ítarlega úttekt á mörgum úrbótum í vöruflutningum á íslandi bæði á sjó og landi álag á vegakerfi landsins hefur aukist mjög á undanförnum árum með umfangsmiklum vöruflutningum stórra flutningabíla að mörgu leyti eru íslensku þjóðvegirnir varla til þess gerðir að mæta slíkum flutningum auk þess sem flutningarnir krefjast mikillar varkárni af hálfu bílstjóra í tengslum við umferð venjulegra fólksbíla vöruflutningar á landi hafa reynst hagkvæmir fyrir þjónustu við landsbyggðina en sjálfsagt er að kanna alla möguleika til hlítar kanna þarf hagkvæmnina út frá tíðni ferða þörfinni kostnaði og öðrum þáttum einn vöruflutningabíll virðulegi forseti slítur vegakerfinu tuttugu til þrjátíu þúsund sinnum meira en venjulegur fólksbíll

ekki slíta skipin hafinu en á móti kemur oft erfið barátta við náttúruöflin mikilvægt er að gera úttekt á vöruflutningum í samvinnu við hagsmunaaðila í flutningum á sjó og landi sveitarfélög sérfræðinga og embættismenn venjulega hefur þetta verið unnið án þess að hafa samband og samstarf við hagsmunaaðila en þeir hafa auðvitað reynsluna þeir hafa verksvitið og þess vegna er mikilvægt að menn beri saman bækur

vöruflutningar á landi eiga vart samleið með venjulegum fólksbílum á fjölmörgum leiðum um vegakerfi landsins og að því ber einnig að hyggja